Brûlé, poignardé, torturé à mort pendant trois semaines dans une cité HLM de la région parisienne. C'était il y a 14 ans, presque jour pour jour.

Ce procès là n'aura pas lieu, il a été déclaré pénalement irresponsable parce que sous l'emprise du cannabis. Le cannabis, la bêtise, l'ignorance comme circonstances atténuantes... Curieuse jurisprudence que celle là. L'antisémitisme tue. Aujourd'hui, à nouveau, des Européens ont peur parce qu'ils sont juifs, beaucoup s'en vont d'ailleurs. Aujourd'hui encore, écoles, synagogues et cimetières doivent être protégés. Un tiers des Européens affirme ne connaître qu'un petit peu ou rien du tout de l'Holocauste. Se souvenir, éduquer, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Barrer la route à la violence raciste qui gangrène les cours, les cités, les réseaux sociaux, c'est ne pas tolérer, c'est condamner, sanctionner. Le monde entier avait les yeux rivés sur Jérusalem il y a 15 jours.

Pourtant, il y a deux jours je conclus, Monsieur le Président à Budapest, plusieurs milliers de nazis sont venus des quatre coins d'Europe défiler sous les yeux de la police pour leur jour d'honneur, je cite, hommage infâme à leurs héros du IIIe Reich. Madame la Commissaire, on connaît tous votre engagement.